C'est la première fois que, dans notre assemblée, tous nos choix économiques et politiques vont devoir être subordonnés à la science des systèmes vivants complexes qu'est l'écologie. Ceci me conduit à rappeler que la question du dérèglement climatique n'est pas la seule, ni même la plus importante. L'empoisonnement des sols, des eaux et des airs, la course au moins disant entretenue par les traités de libre échange, sont également des problèmes majeurs, mais nous voudrions signaler que l'extinction de la diversité des sociétés humaines, notre trésor commun, est probablement un problème écologique plus important encore que l'extinction de la diversité des espèces animales et végétales. Ceci nous conduit à rappeler qu'un État en pleine possession de son territoire est seul capable de faire face aux urgences écologiques. Ceci nous conduit également à rappeler qu'une nation garante de ses frontières, de l'identité et de l'unité de son peuple est également seule capable de faire face à l'urgence écologique et que, par ailleurs, la famille, lieu de transmission de la responsabilité d'un territoire, que l'on s'efforce de transmettre plus beau, plus riche et plus vivant aux générations à venir, est seule capable de nous aider à répondre aux urgences écologiques. Tout ceci nous conduit pour l'avenir à être attentifs à plusieurs points, et tout d'abord, à ce que des biais de la capture réglementaire ne viennent pas défavoriser ces PME qui sont à l'origine de la majorité de l'activité sur nos territoires, au bénéfice de multinationales ou d'acteurs globalistes. Ceci nous conduit également à être attentifs à ce que derrière le pacte vert pour l'Europe ne se cache pas le piège de l'uniformisation des modes de faire, des pratiques et des modes de production, qui viendrait détruire nos coutumes, nos traditions et la singularité des mœurs de nos territoires, qui font la diversité de nos sociétés et qui, quelque part, sont une réponse aux défis énergétiques. Enfin, en tant que Français, je ne peux que souligner notre attention au traitement du nucléaire. Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont totalement liés, c'est pour nous une énergie d'avenir, mais c'est aussi, pour nous, la condition de l'indépendance stratégique de la France et peut être le pilier d'une Europe de la défense. Notre débat à tous, Mesdames et Messieurs, c'est de rendre désirable, ce qui est souhaitable et ce qui est vital.